Übrigens habe ich bei meiner Entscheidung über den Punkt, auf den Sie sich beziehen, im Jahr 2013, bevor ich es abgelehnt habe, den OLAF Überwachungsbericht zu veröffentlichen, die Konferenz der Präsidenten konsultiert und allen Mitgliedern der Konferenz der Präsidenten und dem Vorsitzenden des Haushaltskontrollausschusses, Herrn Theurer, Zugang zu diesem Überwachungsbericht gegeben sie konnten ihn alle einsehen! Ich wollte damit sicherstellen, dass meine Auffassung, ich könne ihn nicht veröffentlichen, weil ich damit in ein laufendes Strafverfahren in Malta eingreifen würde, richtig sei. Die damaligen Mitglieder der Konferenz der Präsidenten haben alle Einsicht genommen und meine Rechtsauffassung damals bestätigt. Das ist exakt das, was Sie für manipulatives Vorgehen erklären.